Pentru a asigura realizarea și buna funcționare a pieței interne, este necesar ca Uniunea să prevadă norme de impozitare neutre pentru grupuri de societăți din diferite state membre. Consider că dispozițiile fiscale nu ar trebui să împiedice activitatea întreprinderilor prin restricții, dezavantaje sau denaturări.

Plățile de dobânzi și redevențe între două societăți afiliate trebuie scutite de impozitele impuse de statul sursă.